Przyjmujemy na siebie wielkie, pionierskie w skali świata zobowiązanie dotyczące neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 r. Wiąże się to również z podniesieniem ambicji klimatycznych ustalonych na 2030 r. Taka zmiana będzie pociągała za sobą głęboką transformację całej gospodarki, nie tylko transformację energetyczną, a co za tym idzie, daleko idące skutki społeczne i gospodarcze. Dlatego konieczne jest, by ta transformacja była sprawiedliwa. Temat ten był już dyskutowany przy ostatniej reformie ETS, a materializuje się dzisiaj. Z zadowoleniem przyjmujemy więc powstanie funduszu i mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Fundusz ten powinien być skierowany przede wszystkim do państw i regionów, przed którymi stoją największe wyzwania związane z transformacją energetyczną i które proporcjonalnie do swojego PKB będą ponosiły największe koszty. Cieszy fakt, że fundusz w propozycji Komisji otrzymuje większe finansowanie, niż proponował to Parlament. Wierzymy, że fundusz sprawiedliwej transformacji odniesie sukces i będzie to tylko początek, natomiast w przyszłości środki zostaną zwiększone proporcjonalnie do potrzeb. Dlatego apeluję o to, by fundusz był traktowany priorytetowo, jeśli pojawią się nowe środki, jak na przykład wpływy z ceł węglowych czy opłaty za dostęp do wspólnego rynku.